Domnule președinte, în fine răspundem și noi de data aceasta unei crize mai repede decât de obicei. Amintesc că PNR ul a durat trei ani de zile în acest Parlament, de asta sunt surprinsă de colegii care se plâng că ne am mișcat prea repede. Da, trebuie să ne mișcăm repede, să ne apărăm granițele externe și să recâștigăm încrederea cetățenilor Uniunii.

persoane și care vor fi detașați la granițele externe ale Uniunii de asemenea, Frontex este agenția care se ocupă de frontiere va finanța formarea profesională a polițiștilor de frontieră care fac parte din forța de reacție rapidă. În 2016, Uniunea va plăti peste 260 de milioane de euro și în 2017, peste 300 de milioane de euro.